forseti vill tilkynna að borist hafa tvö bréf á frestun á því að skrifleg svör berist það er frá efnahags og viðskiptaráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali fjörutíu og átta

næstkomandi síðan frá iðnaðarráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu um opinber störf á landsbyggðinni frá gunnari braga sveinssyni óskað er eftir að frestur til að skila svari verði framlengdur til tuttugasta desember næstkomandi